Mittlerweile haben die Mitgliedstaaten beschlossen, dass sie diesen Austausch auf freiwilliger Basis im Rahmen einer Protokollnotiz durchführen. Darum sollten wir dieses Schattengefecht endlich sein lassen. Und als Zweites Ich glaube, dass die Datenschutzstandards und die Kontrollmechanismen sehr hoch gewählt sind im Rahmen dessen, wie man überhaupt Algorithmen zur Suche nach Schwerstverbrechern einbringen darf. Das sind sehr hohe Standards, und sie können auch im Nachhinein kontrolliert und transparent übersehen werden. Wir haben auch einen Mechanismus vorgesehen, nach dem nach einem bestimmten Zeitraum nach fünf Jahren überprüft wird das System einzuführen dauert ja ein Stück weit wie sie genutzt wurden und ob in irgendeiner Weise eine Änderung vorzusehen ist aus Datenschutzgründen.